Herr Präsident! Ja, natürlich brauchen wir mehr und verbesserte Technik! Aber das ist nicht alles. Deshalb brauchen wir unbedingt die Erfahrung, wie das ist, wenn Tempo30 eingeführt ist, weil überhöhte Geschwindigkeit das größte Unfallrisiko in der Europäischen Union ist.

Wir wollen nicht den Städten vorschreiben Ihr müsst das so und so machen. Aber wir wollen den Städten die Möglichkeit geben, dass sie es tun können. Ich komme aus Berlin, das ist ein Stadtstaat.

Das hat die Sicherheit enorm erhöht. Denn bei Tempo30 haben wir 42 weniger Unfälle, wir haben den Bremsweg im Verhältnis zu Tempo50 von 28 auf 14Meter halbiert.

Das ist entscheidend. Tempo30 lichtet den Schilderwald, Tempo30 senkt die Kosten und Tempo30 erhöht die Akzeptanz dieser Geschwindigkeit, die vorgegeben ist.

Wir warten noch immer auf den Vorschlag Ihres Vorvorvorvorgängers, Herr Kommissar! Was wird sich ändern? Wenn wir in Berlin Tempo30 als Regelgeschwindigkeit einführen, wie das Parlament mit großer Mehrheit auch beschlossen hat, dann wird sich für den Autofahrer gar nichts ändern.

Das einzige, was sich ändert Sie werden in einer Tempo 50 Straße keinen Autofahrer finden, der 30 fährt und sagt Oh, ich hab das Schild gar nicht gesehen!